Azt szeretném kérdezni, hogy honnan vette, ki mondta Önnek azt, hogy Magyarországról elmennek a befektetők, illetőleg honnan vette azt az adatot, hogy nem jön elegendő? Szeretném elmondani, hogy az elmúlt 20 esztendőben Magyarország a tavalyi évben immár az Orbán kormánynak az akkori harmadik évében produkálta a legnagyobb külföldi tőkebefektetést.